En ook mijn partij betreurt het wanneer waar ook ter wereld de mensenrechten worden geschonden.

U zegt zich hard te maken voor de principes van de mensenrechten in de wereld, maar ik hoor u niet over de vele christenen, joden en vrouwen in de islamitische wereld.

En ik hoor u niet over de mensenrechtentoestand in Turkije, waar journalisten in de gevangenis zitten vanwege hun kritiek op de regering of op de islam. En ik hoor u ook niet over de mensenrechten in Egypte, waar islamisten de grondwet wijzigen om de sharia in te voeren, een ware verschrikking voor de minderheden in dat land.